Avem nevoie de stabilirea unei cooperări pe termen lung, astfel încât să reușim să coordonăm strategia UE 2020 cu planurile Chinei pe cinci ani. Întâlnirile la nivel înalt UE China au contribuit semnificativ la readaptarea la noile condiții a Acordului chino european privind schimburile comerciale și cooperarea economică, semnat în

Pe de altă parte, cu toate că piața chineză prezintă un puternic potențial, investițiile europene în China sunt foarte puțin prezente. UE rămâne, în continuare, un partener important și indispensabil al Chinei în relațiile economice. Totodată, China reprezintă o provocare, dar și o oportunitate pentru UE. În concluzie, consider că unitatea în diversitate europeană și noua civilizație ecologică promovată de China au numeroase punți comune, ce pot consolida relațiile noastre.